Señor presidente, comisaria Dalli, violencia, sufrimiento, negación de tratamiento médico, de asistencia jurídica o de información, eso es una violación flagrante no solamente del Derecho internacional humanitario, sino del Derecho europeo.

2013. Y, por lo tanto, la Comisión tiene la obligación de intervenir donde quiera que sea y donde quiera que se produzcan expulsiones masivas en frontera con flagrante violación del Protocolo n.º 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, además del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que vincula a todos los Estados miembros. Dondequiera que se produzca, la Comisión tiene la obligación de incoar expediente de infracción y de asegurar la vinculación del acceso a los fondos europeos al estricto cumplimiento de los estándares de derechos fundamentales de todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluido el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

La Comisión, por supuesto, tiene que asegurar que no es posible ninguna expulsión ni ningún retorno a un país que no sea seguro, como Libia. Y la Comisión tiene la obligación de abrir, de una vez, canales legales y seguros de acceso a la Unión Europea para que la gente no se vea en la obligación de exponer la propia vida en el empeño. Visados humanitarios, como ha querido y ha ordenado este Parlamento en la pasada legislatura.